Ce soir, on peut se féliciter de cet accord équilibré et du travail effectué, vous l'avez rappelé, par le Parlement européen dans ce dossier clé.

Tout d'abord, c'est un véritable changement puisque nous aurons enfin des règles contraignantes concernant les opérations de recherche et de secours en mer opérées par Frontex dans le cadre d'opérations maritimes coordonnées par elle, puisque jusqu'à présent nous avions des lignes directrices qui étaient non obligatoires et rien n'obligeait

Enfin, la suppression d'un paragraphe qui permettait des opérations de push back de renvoi en haute mer, représente également une très grande avancée.